La posición del Parlamento ha quedado claramente expresada. Por eso, después de consultar a los distintos ponentes y siguiendo el criterio de la presidenta y de los coordinadores de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, pido, con arreglo al artículo 57, apartado 2, del Reglamento, que se posponga la votación relativa al proyecto de Resolución legislativa para completar la negociación pendiente con el Consejo a la mayor brevedad.